A gazdasági válság okozta bizonytalan helyzetben még inkább segítenünk kell a családokat, ennek egyik feltétele pedig éppen a nők rugalmasabb munkavállalási feltételeinek a megteremtése. A nők és férfiak közötti egyenlőség elvének tiszteletben tartása mellett nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a nőktől nagyobb áldozatot követel mondom négygyerekes apaként akár karrierjük szempontjából is a gyerekvállalás, mint a férfiaktól.

Romániában egyelőre gyerekcipőben jár ez a terület. Ezért kezdeményeztük, hogy a román kormány kiterjedt családtámogató intézkedésekre tegyen javaslatot. Mi úgy gondoljuk, hogy csakis úgy építhetünk sikeres Európát, ha a társadalom elöregedésének problémáját elsősorban a gyerekszám növelésével, nem pedig a bevándorláspolitikával próbáljuk megoldani.